Madame la Présidente, Madame la Commissaire, cette nouvelle modification des unités territoriales infranationales vient redéfinir le maillage territorial des niveaux infrarégionaux en les délimitant notamment en zones urbaines, périurbaines et rurales, et en intégrant les nouveaux pôles métropolitains qui se font jour.

2020. J'espère cependant que tous ces efforts réalisés pour établir une nouvelle grille de lecture territoriale, dont l'utilité ne fait aucun doute, seront également accompagnés de données statistiques, elles aussi renforcées et toujours plus précises, concernant notamment le maillage des inégalités sociales à l'échelle de l'Union européenne ainsi que concernant la pauvreté urbaine données qui manquent cruellement dans le 7e rapport de la cohésion et sans lesquelles il est bien difficile d'analyser la façon dont les politiques européennes satisfont l'objectif de cohésion. Je pense que ces données nous aideront à défendre la politique de cohésion si souvent attaquée actuellement.